Przyjęta trzy lata temu dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych w mniejszym lub większym stopniu przyczyniła się do realizacji zakładanych przez Komisję celów.

Biorąc pod uwagę, jak bardzo są one podatne na przekaz reklamowy, zgadzam się ze sprawozdawczynią, że powinniśmy podjąć wszelkie działania, aby uregulować ten obszar.

promując w państwach członkowskich opracowanie kodeksów postępowania poświęconych niewłaściwym przekazom handlowym w programach dla dzieci, a zwłaszcza przyjęcie uregulowań dotyczących niezdrowych i powodujących nadwagę produktów spożywczych.

Lekarze alarmują, że nadwaga jest jednym z największych problemów wśród europejskich dzieci, należy więc wykorzystać wszelkie dostępne instrumenty, aby jej przeciwdziałać.